Ja, zdaj, če sem prav razumel, ne, Za dva osemnajst je sektor država izkazovala višek s tristo sedemintrideset milijonov evrov. Ne, to je zelo lepo slišati oziroma hvala bogu, če še bo več tega. Me pa vseeno, zdaj ste rekli, da so tu neposredni pa posredni, to nisem vedel, ne , tista formula mi je zelo neznana, ki ste jo omenili na začetku, me pa še zanima zdaj, bom še dodatno vprašal: Kaj pa je z, se mogoče v tem v tem, kako bi rekel, odgovoru nahajajo tudi nevladne organizacije? Saj vemo, da se nevladne, ne, pod narekovaji, a so tudi te, ki so vezane na proračun, se pravi, so tudi proračunski porabniki, pa vemo tudi, da ima država z njimi veliko a so tudi ti zajeti tu notri? Hvala.